spólu frú forseti við fyrstu umræðu um þetta mál þá tók ég skýrt fram að ég styð ekki það frumvarp sem hér er lagt fram til laga um heimild til samninga um álver í helguvík sem byggt er á fjárfestingarsamningi við century aluminum og norðurál þetta þarf í rauninni engum að koma á óvart enda andstaða vinstri hreyfingarinnar græns framboðs til verkefna af þessu tagi ríkisstyrktra og stórkarlalegra stóriðjuframkvæmda þess andstæðingar okkar hafa gert nokkuð mikið úr því að hér sé á ferðinni ríkisstjórnarfrumvarp og þeim finnst greinilega undarlegt að þeir flokkar sem starfa saman í þessu minnihlutasamstarfi hér í þinginu skuli ekki ganga í takt í þessum efnum ég vil af þessu tilefni leyfa mér að minna þingheim á að þetta frumvarp er arfur frá fyrri ríkisstjórn þetta er arfur frá ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar en á tíma þeirrar ríkisstjórnar skrifaði hæstvirtur iðnaðarráðherra þáverandi og núverandi össur skarphéðinsson undir fjárfestingarsamninginn sem hér liggur fyrir og með þeirri undirskrift var áskilið að ráðherrann flytti samninginn hér inn í þingið vinstri hreyfingin grænt framboð tekur ekki ábyrgð á verkum fyrri ríkisstjórnar og af því tilefni var í þingflokki vinstri grænna fjórða mars síðastliðinn gerð svofelld yfirlýsing vegna málsins sem ég vil leyfa mér að lesa með leyfi forseta þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs staðfestir að iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson hefur heimild til að leggja fram á alþingi frumvarp til fullnustu skuldbindinga frá tíð fyrrverandi ríkisstjórnar við norðurál century aluminum um skattaleg atriði vegna áforma um álver í helguvík iðnaðarráðherra er kunnug andstaða þingmanna vinstri grænna við málið og að þeir hafi ekki heitið stuðningi við það á alþingi undir þetta bréf ritaði fyrir hönd þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs jón bjarnason sem er formaður þingflokks okkar frú forseti ég vil líka hér í upphafi máls míns nefna að við í vinstri grænum höfum hér verið ásökuð oft og margoft á undanförnum vikum fyrir það að við værum að tefja það að þetta mál kæmi til afgreiðslu hér í þinginu það er alrangt og það er kolrangt það er sjálfstæðisflokkurinn einn og óstuddur sem ber heiðurinn af því að við erum hér að fara að ræða þetta mál í mjög mikilli tímaþröng á síðasta degi þingsins sem þýðir að það mun fá allt of litla umfjöllun hér í þingsal og miklum mun færri komast að til þess að fjalla um það vegna þess að háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa hér flutt á áttunda hundrað ræður til þess að tefja fyrir þingstörfum undanfarnar vikur það verður ekki sagt um okkur vinstri græn að við þorum ekki að leggja sannfæringu okkar fram hér fyrir þingið og standa með henni jafnvel þó við séum í minni hluta við erum ekki að reyna að hindra slíka afgreiðslu hér í þinginu eins og sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gera hér undanfarnar vikur og eins og kristallaðist hér í dag þegar sá flokkur kom í veg fyrir það að meiri hluti þingsins fengi að neyta þess lýðræðislega réttar sem á að vera aðalsmerki þessa þings að ganga til atkvæða um mikilsverð mál frú forseti ég sagði að ég legðist eindregið gegn þessu frumvarpi og lýsti afstöðu þingflokks vinstri grænna ástæðurnar fyrir afstöðu okkar er að finna í áliti minni hluta iðnaðarnefndar sem er sú sem hér stendur á á þingskjali níu hundruð og tíu og minnihlutaálitum fulltrúa vinstri grænna í efnahags og skattanefnd annars vegar og í umhverfisnefnd hins vegar en þau nefndarálit er að finna með nefndaráliti meiri hluta iðnaðarnefndar sem þegar hefur verið gerð grein fyrir tilgangur þessa frumvarps sem hér liggur fyrir yfirlýstur er sá og ég ætla frú forseti að hlaupa aðeins á rökunum fyrir andstöðu okkar við þessi áform þar er fyrst til að telja að umhverfismat framkvæmda gerir ráð

sem anni framleiðslu allt að þrjú hundruð sextíu þúsund tonnum hér er um óásættanlegt ósamræmi að ræða og engar skýringar fengust á því í nefndinni hvernig á því stendur þá í öðru lagi eru umhverfisáhrif tengdra framkvæmda svo sem línulagna og virkjanaframkvæmda til þess að fæða þetta álver þau hafa ekki verið metin í þriðja lagi þá eru losunarheimildir samkvæmt frumvarpinu miðað við úthlutun sem tekur til áfanga með ársframleiðslu á allt að hundrað fimmtíu þúsund tonnum af áli en ekki þrjú hundruð sextíu þúsund tonnum eins og samningurinn gerir ráð fyrir og enn og aftur er hér um hrópandi ósamræmi að ræða í fjórða lagi bendum við á að arðsemisútreikningar byggjast á þessum háu tölum þrjú hundruð sextíu þúsund tonna framleiðslu og arðsemisútreikningarnir og yfirlýsingar stuðningsmanna frumvarpsins um fjölda nýrra starfa við byggingu og rekstur fyrirhugaðs álvers byggja þar með á óraunhæfum forsendum sem ég hef hér að framan rakið og minni hlutinn telur að með því sé verið að vekja falskar vonir um að álverið muni leysa í eitt skipti fyrir öll atvinnuleysi í byggðum á reykjanesi verður að tengja við fyrri spólu þetta er afskaplega óábyrgur málflutningur í gær voru átján hundruð sjötíu og þrjú á

koma hér að á eftir vegna þess frú forseti að í fimmta lagi þá er orkuöflun til verkefnisins mjög ótrygg og orkulindir á hengilssvæðinu og á reykjanesi munu ekki duga fyrir fullbyggt álverið sem á að framleiða þrjú hundruð sextíu þúsund á ári án þess að verðmæt háhitasvæði á þeim svæðum verði eyðilögð álverið mun þannig verða gríðarleg orkusuga sem mun leiða til þess að engin orka verður til ráðstöfunar til annarra og vistvænni verkefna það er ljóst að komi þessi samningur til framkvæmda eins og hann nú liggur fyrir með þrjú hundruð sextíu þúsund tonna framleiðslugetu að þá mun verða gengið afar nærri orkulindum á suðvesturhorninu og líklega yrði þá ekkert eftir af orkukostum á því svæði nema virkjanir í neðri hluta þjórsá nái samningurinn fram að ganga gæti það af þeim sökum einum eyðilagt möguleika á verndun þjórsár og gengið gegn vilja heimamanna í einu blómlegasta landbúnaðarhéraði landsins þjóðin á heimtingu á því að fá að vita nákvæmlega hvaðan fullbyggð álverksmiðja í helguvík hyggst fá orkuna sem enn hefur ekki verið samið um en ég vek athygli á því að sem fylgiskjal númer eitt með nefndaráliti minni hluta iðnaðarnefndar fylgir samningur flóahrepps og landsvirkjunar um skipulag og undirbúning virkjunar við urriðafoss í þjórsá af tilteknum ástæðum og ég mun kannski hafa tíma til þess

máli hér á eftir frú forseti í sjötta lagi er vert að benda á vegna orkuöflunarinnar að hér er um að ræða ágenga en ekki sjálfbæra nýtingu orkuauðlinda sem að endingu mun leiða til þurrðar þeirra þá er ég að tala um jarðhitavinnsluna á hengilssvæðinu þar hafa verið gefnar yfirlýsingar um að menn ætli sér að fara í ágenga nýtingu menn ætli að fleyta rjómann ofan af orkuauðlindunum þar fullnýta holurnar í þrjátíu til fjörutíu ár ganga frá þeim dauðum og hvíla þær síðan í alllangan tíma sem þýðir að það mun verða endalaus orkuvinnsla hola eftir holu á þessum svæðum þess utan frú forseti eru einungis tíu til tólf prósent orkunnar nýtt þegar gufa frá jarðhitavirkjunum er notuð til þess eins að framleiða raforku og ég vek athygli á því að hér er bara um mengandi sóun á orkulindum að ræða það er nauðsynlegt í sjöunda lagi að hér er verið að veita með þessum samningi starfsemi sem hefur í för með sér útblástur gróðurhúsalofttegunda og aðra losun mengandi úrgangsefna tuttugu ára skilyrðislausa undanþágu frá umhverfisgjöldum og umhverfissköttum eins og lagt er til í frumvarpinu við teljum

lífríki og heilsu manna engin tilraun er gerð til þess með þessu frumvarpi og það átelur minni hluti iðnaðarnefndar harðlega eins og kemur fram í nefndaráliti á blaðsíðu þriðja og ég bendi á að gróðurskemmdir sem hefur orðið vart við í kringum jarðhitavirkjanir á hellisheiði og reykjanesi hafa nýlega einmitt verið raktar til slíkrar losunar einkum til brennisteinsvetnis h tveir s sem er skaðlegt heilsu manna í miklum mæli álverið í helguvík a valda verulegri losun gróðurhúsalofttegunda sem nemur um þrettán prósent af heildarlosun íslendinga á viðmiðunarári kyoto bókunarinnar frá árinu nítján hundruð níutíu og ég leyfi mér að lýsa verulegum efasemdum

ýmislegt ótalið sem skýrir andstöðu okkar við þetta frumvarp frú forseta ég ætla að víkja næst að raforkuverðinu en skemmst er frá því að segja að ekkert hefur verið upplýst um raforkuverð til fyrirhugaðs álvers og minni hluti iðnaðarnefndar gerir athugasemdir við það lágt orkuverð til mengandi stóriðju hefur leitt til verulegrar hækkunar á orkuverði til annarra orkunotenda og með því telur minni hlutinn augljóslega brotið gegn jafnræðissjónarmiðum og það sér sérstaklega ámælisvert gagnvart öðrum orkunotendum sem nýta orkuna í vistvænni framleiðslu svo sem garðyrkjubændum sem eru stórnotendur orku stunda vistvæna starfsemi en þeir bændur hafa einmitt orðið nýlega fyrir skerðingu á umsömdu greiðslum ríkisins á raforkuverði þá er enn ótalinn frú forseti sá mikli afsláttur sem hér er veittur á gjöldum og sköttum til þessa fyrirhugaða álvers en helsti efnahagslegi ávinningur landsins af starfsemi stóriðju í eigu erlendra aðila er einmitt greiðsla skatta í ríkissjóð arðurinn af rekstrinum ef einhver er flyst úr landi til hinna erlendu eigenda minni hlutinn telur óforsvaranlegt að með fyrirhuguðum samningi um álver í helguvík séu takmarkaðar mögulegar heimildir ríkisins til að afla tekna til ríkissjóðs með veigamiklum frávikum sem þar koma fram frá reglum um skatta og gjöld á tuttugu ára samningstíma og ég tel það sérstaklega ámælisvert nú þegar að sýnt er að við þurfum íslendingar að hækka gjöld og hækka skatta þá hefur þessu fyrirtæki sem hér um ræðir verið komið í einstakt skattaskjól því samningurinn gerir ráð fyrir að félagið greiði aldrei hærri tekjuskatt en fimmtán prósent og skiptir þá engu þótt tekjuskattshlutfall annarra lögaðila muni hækka á gildistíma ákvæðisins með þessu er í reynd verið að binda almennt skatthlutfall félagsins til frambúðar og tryggja því tiltekin skattfríðindi umfram önnur álver og umfram annan iðnað í landinu töluverðar líkur eru á því að mismunun af þessu tagi kunni að fara í bága við e e s samninginn og teljast ólögmætur ríkisstyrkur það er vert að benda á að samningar um álver í reyðarfirði og á grundartanga veita svigrúm fyrir átján prósent tekjuskatti en eins og allir vita er tekjuskattsprósentan núna fimmtán prósent og því er frú forseti með samningnum með helguvík gengið lengra í sérstökum skattalegum undanþágum álfyrirtækja samkvæmt upplýsingum frá iðnaðarráðuneyti er nú núvirtur ríkisstyrkur til álvers í helguvík miðað við tuttugu ára samningstímann áætlaður ég er þess fullviss að hin álverin tvö á grundartanga og á reyðarfirði munu að sjálfsögðu sækja eftir sömu skattafsláttum og hér er verið að veita þriðja álverinu þannig að hér er ekki aðeins verið að takmarka möguleika ríkisins til skattlagningar á þessu álveri heldur mun það kalla á hið sama hjá hinum álverunum tveimur enda þótt tekjuskattur yrði hækkaður á allan annan iðnað í landinu þá er komið skattaskjól fyrir þessi fyrirtæki hér ég vil í þessu sambandi benda á að álit eftirlitsstofnunar efta á því hvort um ólögmætan ríkisstyrk upp á sextán komma tveimur milljónum bandaríkjadollara er að ræða liggur enn ekki fyrir og ég hefði talið eðlilegt

um þjóðhagsleg áhrif stóriðju á íslandi að þetta hefði legið fyrir áður heldur en samþykkt hefði verið hér heimild til handa iðnaðarráðherra um að semja um byggingu álvers í helguvík frú forseti álverð hefur farið lækkandi á heimsvísu og álframleiðsla hefur dregist verulega saman verulegar efasemdir eru því um hvort réttlætanlegt sé á viðskiptalegum og þjóðhagslegum forsendum að ráðast í uppbyggingu fleiri álvera á íslandi auk þess eru allar líkur á að lánsfé til byggingar álvers virkjanaframkvæmda og línulagna sé dýrt og í raun og veru afar takmarkað orkuflutningur til álversins er einnig ótryggur í ljósi þess að sveitarstjórn ölfuss hefur eindregið lagst gegn því að leggja raflínurnar í gegnum sveitarfélagið

er bent á erfiða fjárhagsstöðu móðurfélags norðuráls sem ég hef kynnt mér nokkuð betur eftir að nefndarálitið var lagt fram en álverð hefur á einu ári lækkað um helming úr ca þrjú hundruð dollurum í fimmtán hundruð dollara á einu ári og það er nú svipað eins og það var á árinu tvö þúsund og þrjú og century aluminium sem er móðurfélag norðuráls á grundartanga og sem hyggst reisa álverið í helguvík það hefur þegar lokað einu álveri sínu í vestur virginíu í bandaríkjunum og samkvæmt tilkynningu frá höfuðstöðvunum var ástæða lokunar lágt heimsmarkaðsverð á áli við lokun álversins er talið að tæplega sex hundruð áttatíu manns muni missa vinnuna þá sýna ársreikningar fyrirtækisins frá árinu tvö þúsund og átta gríðarleg tap eða samtals um níu hundruð milljónir bandaríkjadollara og það var í ljósi þess að logan kruger stjórnarformaður century aluminum sagði tuttugasta febrúar síðastliðinn daginn eftir að tilkynnt var um sjö hundruð milljónir dollara tap á síðasta ársfjórðungi tvö þúsund og átta að áform um uppbyggingu álvers í helguvík væru í endurskoðun það er vert að taka fram að útlitið hefur ekki batnað síðan þetta gerðist og hlutabréf í century aluminum lækkuðu um mánaðamótin mars og apríl um tuttugu prósent þrítugasta mars síðastliðinn og aftur næsta dag um tuttugu og eitt prósent þann þrítugasta og fyrstu sjöunda apríl lánshæfismatið var lækkað úr b tvö í caa þrjú og við munum það íslendingar hvað gerðist þegar lánshæfismat bankanna var lækkað úr a í b við erum að tala hér um lækkun úr b í c sem er gríðarlega mikil lækkun og þýðir í rauninni að það eru talsverðar líkur á því að fyrirtækið geti ekki staðið undir skuldbindingum sínum það er ekkert öðruvísi áhyggjurnar sem moodys segist hafa af eiginfjárstöðu fyrirtækisins eru eðlilega raktar til niðursveiflunnar sem er á álmörkuðunum og matsfyrirtækið segir að þrátt fyrir að century hafi tekið stór hagræðingarskref í starfsemi fyrirtækisins í bandaríkjunum þá sé hún ólíkleg til þess að skila hagnaði næstu missirin

álið jafnvel þó þeir tapi á því og einnig er bent á frá þessu matsfyrirtæki að þrátt fyrir að álver century á grundartanga sé mjög ólíklegt að fjármagn flæði þaðan og dugi til þess að viðhalda núverandi starfsemi samstæðunnar á sjálfbæran hátt þá er þess að geta að nýlega var vakin í bandaríkjunum hópmálssókn gegn century aluminum af hálfu fjárfesta sem keypt höfðu hlutabréf í fyrirtækinu á síðasta ári og fram til fyrsta mars síðastliðinn en þeir telja að hlutabréfaverð félagsins hafi ekki verið rétt skráð á þeim tíma hlutabréf í century aluminum hafa hríðfallið eins og ég nefndi áðan þau voru í gær þrjú dollarar og sjötíu og sex bent en voru fyrir ári síðan milli sjötíu til áttatíu dollarar og í gær höfðu þau lækkað um tvö prósent frú forseti ég hlýt á sextán komma tvær milljónir dollara hann er væntanlega metinn sem verðmæt eign hins erlenda félags og getur þess vegna eftir atvikum runnið til kröfuhafa eða gengið kaupum og sölum eins og aðrar eignir frú forseti mín lokaorð hér eru þau að þessi samningur sem hér liggur fyrir brýtur gegn markmiðum um sjálfbæra þróun hann hamlar náttúruvernd og hann hefur ekki í heiðri græna og sjálfbæra atvinnustefnu auk þess bendi ég á að sérstakar ívilnanir geta komið harkalega niður á uppbyggingu annarra atvinnugreina

við gerð samningsins ég hvet þingheim til þess að skoða þetta mál út frá öðrum augum heldur en þeim sem hér voru helst uppi tvö þúsund og sjö og fyrir þann tíma að það væri bara fínt að fara í meiri orkuframleiðslu og framleiða meira ál hlutirnir hafa breyst við þurfum að nýta orkuna okkar til vistvænnar starfsemi til fjölbreyttari iðnaðarstarfsemi

er ekki sá bjargvættur sem menn telja það var dapurlegt að hlusta á oddvita sjálfstæðisflokksins í norðausturkjördæmi í gær þegar einu atvinnutækifærin sem hann gat talið upp voru störf í álverum í helguvík og á bakka það kom frá flokknum sem ætlar að skapa tuttugu þúsund störf þau verður ekki að finna í þessum álverum ég tel þetta mjög slæman samning eins og væntanlega hefur orðið ljóst af þessari ræðu minni og nefndarálitinu sem er allmiklu ítarlegra heldur en ég hef haft tök á